Frau Kollegin, ich verstehe eins nicht an Ihrer Argumentation Sind Sie der Meinung, dass wir mit dem Abkommen oder ohne das Abkommen mehr Einfluss auf das autoritäre Regime haben? Das ist doch die Frage, die im Raum steht Sind wir mit dem Abkommen einflussreicher in Vietnam oder ohne das Abkommen?